Consider că, cel puțin la stadiul tehnologic actual, scanerele de securitate nu oferă destule garanții pentru a putea fi folosite în aeroporturile din Uniunea Europeană. În afară de faptul că unele dintre aceste scanere încalcă dreptul la intimitate prin crearea de imagini corporale, ele sunt un pericol real și pentru sănătatea umană.

Vreau să atrag atenția că aceste radiații minime nu dispar din corpul uman, ci se adiționează până când ating un prag la care efectul lor este devastator. Acest lucru este cu atât mai periculos pentru pasagerii frecvenți ai liniilor aeriene, care ar trebui să suporte în fiecare an sute de iradieri ale scanerelor. Prin urmare, atât timp cât studiile și tehnologiile disponibile nu dovedesc în mod clar